Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo sprawozdawczyni za to sprawozdanie. Jestem członkiem delegacji ds. Azji Centralnej i z radością przyjmujemy założenia tej strategii. W obszarze demokratyzacji praw człowieka musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Unia Europejska chce być globalnym graczem, który będzie krzewił wartości związane właśnie z prawami człowieka i wolnością. W tym celu musimy połączyć zdecydowanie siły z ONZ em i z UNDP, bo te działania są równoległe i często nie są powiązane. Możemy zwiększyć efektywność, jeżeli będziemy działać razem.

Powinniśmy być w większym stopniu aktywni w obszarze energetycznym i w obszarze całej strategii surowców ziem rzadkich. W moim odczuciu jesteśmy w stanie przekazać bardzo duże doświadczenie tym nowym państwom o różnym stopniu demokratyzacji w zakresie doświadczeń w budowaniu państw demokratycznych.